Señor Presidente, señora Ashton, mi Grupo ―ya lo escuchó usted en Vilna, en la Conferencia Interparlamentaria de Seguridad― está en contra de la dramática guerra civil y en contra de cualquier tipo de intervención. Hay que apostar por una salida diplomática, política, en el marco regional y siempre bajo el paraguas de la Carta de las Naciones Unidas, no fuera de la Carta de las Naciones Unidas. Mire usted, nosotros tenemos en la retina la comparecencia solemne, de febrero de 2003, del entonces Secretario de Estado, Colin Powell, en el Consejo de Seguridad y allí dio a conocer a la comunidad internacional las pruebas que, según los Estados Unidos, demostraban que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva. Igual que ahora, la misma Administración. Nosotros y nosotras reclamamos una investigación imparcial, y tiene que ser por parte de las Naciones Unidas. Se ha producido un crimen ―el uso de armas químicas es un crimen de guerra―, pero no hay que descartar ninguna investigación el que también Arabia Saudí haya podido suministrar a los rebeldes estas armas químicas. Y, por eso, porque tenemos en la retina esa comparecencia, que produjo una guerra ilegal, e inmoral, no queremos que se vuelva a producir lo mismo, con los mismos servicios de inteligencia dando por buena información que se dio a conocer a nivel internacional. Mire usted, una intervención en contra de la Carta de las Naciones Unidas es volver a la barbarie.